Hvala lepa. Spoštovane kolegice in kolegi. Drugič mi je dano, da sem lahko prisotna ob imenovanju človeka na funkcijo varuha človekovih pravic. Sama jemljem to kot neko tako posebno priložnost oziroma tudi odgovornost, da povem, kako sama sem že v preteklosti videla delovanje tega, varuha človekovih pravic. Vsekakor je potrebno, da ima občutek za ljudi. Pomembno pa je tudi, da kaj naredi, da ne molči. Pomembno je to, da je aktiven, da si želi sprememb na boljše. Lahko rečem, da vsakoletno poročilo, ki smo ga prejeli, je bilo zelo kvalitetno pripravljeno, vendar žal, lahko rečem, z večinoma enimi in istimi težavami, ki so pestile ljudi. Tiste verjetno, ki so izgubili upanje na kakršnikoli drugi državni instanci, da bi iskali pravico zase, so se obrnili na varuha. Želim si, da bi varuh ne nazadnje tudi pregledal pretekla poročila in videl, kje so največje največji pereči problemi v Sloveniji, da bi ne nazadnje imel to moč, da bi mi jo vsi mi dali, in tudi ministrstva, vsi organi, da bi lahko vplival, da bi se nekatera zakonodaja v Sloveniji vseeno hitreje spreminjala, seveda v dobrobit, ljudi. Hiter odziv je zagotovo zelo pomemben in se mi zdi, da poleg vseh naštetih karakteristik, ki jih ima bodoči varuh, se mi zdi, da je pomembno, in seveda si želim, da bi bil varuh vseh najšibkejših, vseh mogoče drugače mislečih, vseh, verujočih ali neverujočih, vseh, ki dejansko želimo in spoštujemo življenje. Hvala.